Wir dürfen nicht vergessen, dass internationale Entscheidungen im nationalen Interesse sind.

Daher appelliere ich einmal an den Rat Beginnen Sie jeden Bericht nach einem Gipfel gegenüber diesem Haus und der Öffentlichkeit mit einem Bericht darüber, durch welche konkreten Taten die Beschlüsse des letzten Gipfels auf den Weg gebracht wurden.

dass wir den Grenzschutz nicht ausreichend mit Personal versehen haben, obwohl beschlossen, dass wir die Unterstützung für die Türkei vereinbart haben, aber nicht umgesetzt. Ich muss die Mitgliedstaaten bitten Besinnen Sie sich auf Ihre Beschlüsse und setzen Sie Taten, nur das schafft Glaubwürdigkeit, nur das schafft Vertrauen, nur das schafft die nötige Entschlossenheit auf dem Weg, gemeinsam die Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft anzunehmen. Man wird uns nur mehr an den Taten erkennen, nicht mehr nur an unseren Beschlüssen.